Predsednik, hvala za besedo in lep pozdrav! Minister, čestitke za novo funkcijo, tudi izkoristim priliko, ne. Spoštovani minister! Stanje v Lipici zelo dobro poznam, saj sem kot koordinator civilne iniciative za Lipico vključen v stalno obveščanje in spremljanje dogajanja. Vaše ministrstvo je v izboljšanje razmer že vložilo nekaj truda, vendar pa so predstavniki civilne iniciative mnenja, da razmere še vedno niso urejene tako, kot bi bilo treba. Civilna iniciativa kot nujno svetuje prevetritev kadra in osvežitev nadzornega sveta s predstavniki, ki sta jim delo s konji in vključevanje v turizmu blizu. Konec maja je predsednik civilne iniciative za Lipico na predsednika vlade naslovil dopis, s katerim je želel opozoriti na več neustrezno urejenih področij v kobilarni. Vaše ministrstvo je strokovno resda odgovorilo sedemnajstega julija, a kot kaže, so nekatere navedbe zavajajoče in tudi nepravilne. Iz dopiza iz dopisa MGRT je mogoče sklepati, da pri pripravi odgovora nista sodelovali Ministrstvo za kmetijstvo in niti Ministrstvo za kulturo, pa čeprav Zakon o kobilarni Lipici zadeva vsa tri ministrstva. Prav tako dopis ne vsebuje vidnih ukrepov za izboljšanje, ampak zgolj ocenjuje stanja. Vodstvo kobilarne je prekinilo sodelovanje s kadri iz Avstrije in Nemčije, ki so desetletja uspešno učili naše jahače. Zakaj, me zanima. Naj dodam, da ste na MGRT sicer upoštevali, uspešno ustavili javno razprodajo sto enainpetdeset lipicancev, a novega načrta prodaje niste zahtevali. Kdaj, spoštovani minister, se bodo razmere v Lipici končno obrnile na bolje? Kdaj boste skupaj s predstavniki civilne iniciative in njihovimi dobronamernimi predlogi sedli za skupno mizo in Lipici povrnili ugled. Zanima me tudi, kdaj lahko pričakujemo začetek prenove toliko obljubljenega hotela Maestoso? Hvala.